Wir brauchen mehr Schutz im internationalen Handelsverkehr, weil dies für Verbraucherinnen und Verbraucher auf der einen Seite, aber eben auch für die europäischen Unternehmen auf der anderen Seite von elementarer Bedeutung ist. Es ist bereits angesprochen worden, dass die OECD davon ausgeht, dass wir aufgrund des Handels mit gefälschten Waren inzwischen jährlich einen Schaden von ungefähr 250 Milliarden Dollar haben. Wir haben uns in den vergangenen Monaten intensiv mit der Frage beschäftigt, wie wir nicht nur eine stärkere Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums erreichen denn das kann immer nur ein Teil der Strategie sein, da stimme ich vielem zu, was schon gesagt wurde sondern wie wir auch erreichen, dass insbesondere junge Menschen mehr Verständnis für die Tatsache bekommen, dass geistiges Eigentum nichts ist, was vom Himmel gefallen ist, sondern etwas, womit sich Autoren, Erfinder, Tüftler und andere jahrelang auseinandergesetzt haben und wofür alle eine gesellschaftliche Verantwortung tragen. Deswegen glaube ich, Herr Kommissar, dass es auch sehr positiv war, dass Herr Kommissar Barnier den Preis für ideale Kommunikation über die Rechte des geistigen Eigentums ausgelobt hat, den wir ja im vergangenen Jahr zum ersten Mal überreichen konnten.

Dass die Zollbehörden für die Kontrolle von Patenten nicht geeignet sind, stellt hier niemand in Frage.